Kedves Képviselőtársaim! Az Európai Unió élelmiszersegély programjának kedvezményezettjei nem kizárólag azok a szegény emberek, akikhez az élelmiszer eljut, hanem azok a cégek, vállalkozások is, amelyek közbeszerzésből ezeket az igen nagy pénzeket megkapják. Nem mindegy, hogy kik ezek a cégek. Én arra biztatom képviselőtársaimat, hogy saját tagállamukban nézzenek utána, hogy kiknek osztogatják ezeket a pénzeket. Én megtettem, és meglehetősen sokkoló eredményre jutottam. Magyarország közel 4 milliárd forintot kapott élelmiszersegély címén, és ennek a pénznek a jelentős részét hatalmas mamutcégek, és nem pedig kis és közepes vállalkozások között osztották szét. Csak hogy néhány adatot mondjak, Gyermely Zrt.

Ez a két cég is azok között volt, akiket egyébként kartelezés miatt ezt megelőzően súlyosan megbüntettek. Mi érdeke lehet egy tagállamnak abban, hogy miközben szavakban a kis és középvállalkozókat támogatjuk, ezeknek a hatalmas mamutcégeknek osztogatják ezeket a közpénzeket. Nagyon jó lenne, ha a kisgazdák, kis és közepes vállalkozók az Európai Unió egyetlen országában sem éreznék úgy, hogy ha nincsenek közel a tűzhöz, a hatalomhoz, a politikai és a gazdasági hatalomhoz, akkor ők csak lúzerek, vesztesek lehetnek, ahogy érzik Magyarországon például azok a gazdák, akik a pályázati folyamat során az állami földektől elesnek, mert azokat is csak csókosok, pajtások, barátok kaphatják, éppen úgy, mint a hatalmas élelmiszersegély pénzeket.